Nous connaissons en effet le développement des fermes usines, aux milliers d'animaux, soit pour le lait, soit pour la viande.

Une fois encore, les peuples s'organisent contre les effets néfastes de vos politiques.